forseti ég geri grein fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur keflavíkurflugvallar og fleira en þetta nefndarálit er frá meiri hluta samgöngunefndar nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund ýmsa gesti og margar umsagnir sem bárust með frumvarpinu er lagt til að stofnað verði opinbert hlutafélag um rekstur flugvallarsvæðis keflavíkurflugvallar og flugstöðvar leifs eiríkssonar gert er ráð fyrir að félagið verði allt í eigu íslenska ríkisins og að sala þess verði óheimil á fundum sínum ræddi nefndin nokkuð um tilgang félagsins samkvæmt fjórðu grein frumvarpsins en þar er ekki tekinn fram sá megintilgangur félagsins að reka borgaralegan alþjóðaflugvöll auk þess að hagnýta flugvallarsvæðið í þágu öryggis og varnartengdrar starfsemi og þjóðlegra skuldbindinga ríkisins telur meiri hlutinn rétt að það verði skýrlega tekið fram og leggur til breytingu í þá veru á fundum sínum ræddi nefndin skipulags og mannvirkjamál á svæðinu en frumvarpið mælir fyrir um áframhaldandi sérstöðu þess þar sem gert er ráð fyrir að utanríkisráðherra fari með yfirstjórn skipulags og mannvirkjamála á öryggissvæðinu á keflavíkurflugvelli en sérstök sex manna skipulagsnefnd skipuð af samgönguráðherra fari með málefni flugvallarsvæðisins gert er ráð fyrir að sveitarfélögin garður reykjanesbær og sandgerði tilnefni hvert einn fulltrúa í nefndina auk fulltrúa sem tilnefndir eru af umhverfisráðherra og skipulagsstofnun og einn skal skipaður án tilnefningar af samgönguráðherra á fundi nefndarinnar komu fram sjónarmið um að samþykktir skipulagsnefndarinnar kæmu til umfjöllunar og afgreiðslu skipulagsstofnunar og því væri ekki við hæfi að fulltrúi tilnefndur af stofnuninni sæti í nefndinni fellst meiri hlutinn á þau rök og leggur til að samgönguráðherra tilnefni fulltrúa í nefndin í stað skipulagsstofnunar enn fremur komu fram ábendingar um að ekki væri samræmi milli frumvarps til skipulagslaga þrjú hundruð sjötugasta og fjórða máls og þessa frumvarps varðandi rétthæð skipulagsáætlana en í sjöunda málsgrein tólftu greinar frumvarps til skipulagslaga segir að gildandi skipulagsáætlanir skuli vera í innbyrðis samræmi jafnframt segir þar að svæðisskipulag sé rétthærra en aðalskipulag og aðalskipulag rétthærra en deiliskipulag en í sjöttu málsgrein áttundu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir að við gerð svæðisskipulags á suðurnesjum samkvæmt skipulagslögum séu hlutaðeigandi skipulagsyfirvöld bundin af samþykktu aðalskipulagi flugvallarsvæðisins þetta felur í sér ósamræmi sem meiri hlutinn telur nauðsynlegt að tekið verði á í frumvarpi til skipulagslaga og frumvarpi til laga um mannvirki sem til meðferðar eru í þinginu í frumvarpinu er ekki lagðar til neinar breytingar á rekstri slökkviliðs keflavíkurflugvallar en þeim sjónarmiðum var hreyft fyrir nefndinni að slökkviliðið væri ekki nægilega öflugt telur meiri hlutinn í því sambandi rétt að taka fram að rekstraraðilar flugvallarins eru bundnir af alþjóðlegum reglum og taka mið af viðbúnaðaráætlunum á erlendum flugvöllum auk þess sem viðbúnaður á flugvöllum er bundinn í reglugerð ekki stendur til að slá neitt af öryggiskröfum og viðbúnaði enda telur meiri hlutinn að verði slys á flugvellinum sé það almannavarnamál og um það fari samkvæmt lögum um almannavarnir þá ræddi nefndin á fundum sínum þær breytingar sem lagðar eru til á réttindum starfsmanna og þá sérstaklega lífeyrismál í lokamálsgrein ákvæðis til bráðabirgða tveggja er kveðið á um að starfsmaður sem hefur áunnið sér rétt til lífeyrisgreiðslna hjá lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins og ræðst til starfa hjá hlutafélaginu geti ekki hafið töku lífeyris fyrr en hann lætur af því starfi í frumvarpi sem varð að lögum númer hundrað og tvö tvö þúsund og sex um stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur flugmálastjórnar íslands þegar flugstoðir o h f voru stofnaðar var ekki tekið á lífeyrismálum starfsmanna þeirra sem eru í sama stéttarfélagi með sambærilegum hætti telur meiri hlutinn að slíka breytingu þyrfti að skoða heildstætt í lögum um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins þegar litið er til jafnræðis og samræmis telur meiri hlutinn því nauðsynlegt að leggja til að lokamálsgrein ákvæðis til bráðabirgða tvö verði fellt brott nokkuð var rætt um væntanlegt fyrirkomulag flugleiðsöguþjónustu á keflavíkurflugvelli og meiri hlutinn telur þá tillögu heppilega sem mælt er fyrir um í bráðabirgðaákvæði þrír það er að samgönguráðherra sé heimilt að fela flugstoðum o h f þessa þjónustu í frumvarpinu er gert ráð fyrir að félagið hefji rekstur og verði stofnað fyrir fyrsta júní næstkomandi en tíminn er augljóslega orðinn of knappur og leggur meiri hlutinn því til að félagið hefji rekstur fyrsta janúar tvö þúsund og níu og að aðrar dagsetningar frumvarpsins miðist einnig við þann dag þá leggur meiri hlutinn til smávægilegar lagatæknilegar breytingar það er að fella út tilvísanir í númer laga í fyrstu grein þriðju málsgrein níundu greinar og í ákvæðum til bráðabirgða í frumvarpinu þar sem nægilegt er að vísa til lagaheita og ekki fer milli mála við hvaða lög er átt auk þess sem það er til einföldunar ef lögum er breytt eða þau endurútgefin að ekki þurfi að gera breytingar á tilvísunum í öðrum lögum samhliða loks ræddi nefndin samkeppnismálin á fundum sínum og meiri hlutinn telur rétt að taka fram að í frumvarpinu eru ekki gerðar neinar breytingar á því fyrirkomulagi sem ríkt hefur varðandi verslunarrekstur í flugstöðinni hingað til en fríhöfnin er rekin sem sjálfstætt hlutafélag leggur meiri hlutinn áherslu á að eftir stofnun hlutafélagsins verði það hlutverk stjórnar félagsins að móta hvernig best verði að reka samkeppnisrekstur á vellinum meiri hlutinn lítur svo á að samgöngur þurfi að skoða í heild á landi láði og legi og að frumvarpið sé mikilvægur áfangi í átt að heildstæðu flugsamgöngukerfi með breytingunum sem lagðar eru til í frumvarpinu verði flugvöllurinn auk þess betur í stakk búinn til að byggja upp sterka sjálfstæða einingu og geti þannig tekist á í samkeppni við aðra alþjóðlega flugvelli meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem lagðar eru til í sérstöku þingskjali undir þetta rita auk formanns þeirrar sem hér stendur ólöf nordal herdís þórðardóttir karl fimmti matthíasson ármann krónu